Dus het plan van mijnheer Juncker zal ongetwijfeld effect hebben, maar zal pas echt duurzaam verankerd kunnen worden wanneer de lidstaten ook de hervormingen doorvoeren die nodig zijn.